Monsieur le Président, je voudrais une fois encore remercier le commissaire d'avoir confirmé cet engagement de la Commission, un engagement collégial et personnel aussi.

Vella qui est avec nous ce soir, mais aussi au vice président M.

Je reviens sur un point seulement, celui de la biodégradabilité, qui a été évoquée à plusieurs reprises, la solution pour certains de mes collègues. Ce n'est évidemment pas la voie à suivre, le but n'étant pas de remplacer un plastique par un autre plastique. Par ailleurs, aucune norme fiable ni même officielle en milieu marin n'existe.

J'ai bien posé une question, le son en sera la preuve, j'ai bien posé une question à la fin de mon carton bleu, ainsi d'ailleurs que Mme Auken. Vous m'avez, de façon injuste, privée de la possibilité d'interroger ensuite mes collègues sur certains points précis. Cette attitude était injuste, Monsieur le Président, et partiale.